Acordurile comerciale încheiate de UE cu alte țări reprezintă un instrument important pentru intensificarea relațiilor economice. Totodată, ele trebuie să sprijine evoluțiile democratice, dezvoltarea durabilă și respectarea drepturilor omului. Cetățenii europeni au așteptări în acest domeniu. Ei sunt din ce în ce mai atenți la proveniența produselor pe care le folosesc și la modul în care ele au fost realizate. În ceea ce privește Columbia și Peru, acordul comercial trebuie să poată produce o schimbare calitativă în domenii precum creșterea economică și coeziunea socială. Invit la rândul meu Comisia să prezinte măsurile avute în vedere pentru a asigura impactul pozitiv și durabil al acțiunii Uniunii în țările partenere. Doresc să știu, în mod special, dacă au fost întreprinse acțiuni specifice vizând protecția drepturilor femeilor și copiilor.